háttvirtir alþingismenn þá er komið að lokum þessara septemberfunda alþingis á þeim tveimur vikum sem þessir fundir hafa staðið hafa verið afgreidd sem lög níu frumvörp sex þeirra voru frumvörp sem lögð höfðu verið fram á vetrar eða vorþingi en samkomulag var um að skoða þau nánar og afgreiða nú í september fjögur ný frumvörp voru lögð fram á þessum tveimur vikum og þar af urðu þrjú þeirra að lögum að mínu áliti hefur þetta nýmæli sem septemberfundirnir eru tekist vel til og bætir enn frekar vinnubrögðin hér á alþingi septemberfundirnir urðu líka hvati fyrir þingnefndir til að koma saman í sumar og það oftar en áður og ég vil geta þess að alls voru haldnir sautján nefndarfundir í júlí og ágúst meðal annars til undirbúnings þingstörfum hér í september auk svo tíðra nefndarfunda nú á meðan þingfundir stóðu þá vil ég nefna að septemberfundir hafa skapað gott tækifæri til almennrar pólitískrar umræðu hér í þinginu eftir sumarhlé þingsins á næstu dögum má búast við fundum nefnda og vettvangsferðum þeirra og jafnframt gefst þingmönnum tækifæri til að huga að undirbúningi fyrir næsta löggjafarþing sem verður sett miðvikudaginn fyrsta október næstkomandi ég lýk máli mínu með því að þakka fyrir hönd okkar forsetanna háttvirtum alþingismönnum fyrir mjög gott samstarf skrifstofustjóra og starfsfólki alþingis þakka ég alla